Myślę, że to jest bardzo wyraźny sygnał dla naszych partnerów w Libanie i Jordanii, że szczególnie doceniamy to, co robią dla uchodźców z sąsiednich krajów. Myślę, że powinniśmy po pierwsze politycznie wyciągać wnioski z błędów, które my jako Zachód popełniliśmy w tym regionie.